Fuziunea termonucleară reprezintă o soluție, fiind o sursă de energie practic inepuizabilă, sigură și fără emisii de carbon. Proiectul ITER mizează pe această tehnologie a viitorului, constituind, totodată, un model remarcabil de cooperare internațională. El trebuie să fie continuat în condiții optime, inclusiv prin alocarea resurselor financiare necesare.

Totodată, consider că disciplina bugetară trebuie respectată, iar identificarea fondurilor necesare nu trebuie să fie în detrimentul altor domenii și proiecte de anvergură pentru Uniunea Europeană.